Raportul din 4 noiembrie al Comisiei pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite spune numărul mare de execuții, inclusiv în public și prin lapidare, folosirea torturii, cruzimea unor pedepse, precum amputarea membrelor, arestările arbitrare, procesele neechitabile, discriminarea, limitarea drastică a libertății de exprimare și asociere, toate acestea sunt atenționări de care trebuie urgent să ținem seama. Regret decizia de luni a Consiliului pentru Afaceri Externe, prin care s a amânat înăsprirea sancțiunilor asupra Iranului.

Nu negociem respectarea drepturilor omului.